Nahajaš se pred lokalom Šelih. Počakaš na sopotnico Nino, s katero hodiš skupaj v službo. Greš po Nasipni ulici tisoč metrov. Na tvoji levi in na tvoji desni je zelenje. Na tvoji desni so tudi hiše. Po tisoč metrih je pred tabo reka Drava. Tam zaviješ na levo na Pobreško cesto. Hodiš naravnost, ko prideš do semaforja, se ustaviš in počakaš na zeleno luč. Ko je zelena luč, prečkaš cesto. Na tvoji levi je Europark. Hodiš petsto metrov naravnost, dokler ne prideš do mostu. Greš čez most. Most, ki ga prečkaš, je dolgo dvesto metrov. Tvoj cilj je na levi strani. Vstaneš se ob peti uri. Oblečeš se v oblačila, ki jih imaš za sprehod s psom. Zbudiš psa. Rečeš mu, naj se usede in mu pripneš verigo na ovratnico. Zapustita stanovanje. Rečeš mu, naj se usede, in najprej prvi zapustiš vrata ti. Rečeš mu: "Poleg," ker želiš, da hodi ob tvoji nogi. Ko se približaš gozdu, ga odpneš, ker želiš, da prosto hodi. Na vsake toliko ga pokličeš, tako da spremlja tvoje reakcije. Ko pride, ga pohvališ in mu daš priboljšek. Ko se približuješ koncu gozda, mu rečeš, naj se usede, ga ponovno pripneš in mu rečeš, naj ponovno hodi poleg. Ko prideš do ceste, mu rečeš, naj čaka, ker ne želiš, da sam prečka cesto. Preveriš, ali je cesta prazna, ali je kje blizu kakšen avto. Ko ugotoviš, da ni avta, mu rečeš: "Pojdi," in skupaj gresta čez cesto. Ko prideta do vrat, mu rečeš, naj se usede, ga odpneš in skupaj gresta v stanovanje.